Domnule președinte, promovarea competitivității Uniunii Europene la nivel internațional este un proces complex, iar cooperarea regională este un element important, care poate și trebuie să constituie un avantaj, datorită transferului de cunoștințe și tehnologie. Aceste transferuri sunt benefice atât pentru Uniunea Europeană, în ansamblul ei, cât și pentru regiunile respective, iar strategiile de specializare regionale, precum și cea care vizează crearea unei rețele a centrelor de excelență pot contribui la o mai bună participare a universităților, a centrelor de cercetare și inovare, a întreprinderilor, precum și a societății civile, dar și la atragerea de investiții în sectorul privat. Nu trebuie să uităm faptul că în regiunile frontaliere există deseori aceleași provocări de ambele părți ale frontierei, datorită caracteristicilor teritoriale comune și, ca atare, statele membre, autoritățile locale și regionale ar trebui să colaboreze mai strâns, pentru a elabora strategii de specializare inteligentă transfrontalieră.